Táto debata na pléne v Štrasburgu v túto neskorú večernú hodinu by nás mala vyburcovať ku kvalitnej diskusii, ale predovšetkým ku hmatateľným výsledkom. Dnes nám ide o človeka, o pacienta, ktorý veľmi naliehavo potrebuje svoje lieky.

Osud miliónov pacientov, či už na Slovensku, Fínsku, Írsku, Taliansku, kdekoľvek, mi leží na srdci nielen preto, že som ako lekár videl aj zomierať ľudí a viem zo svojej bývalej lekárskej praxe na život zachraňujúcom oddelení nemocnice, aké dôležité je mať potrebné kvalitné lieky k dispozícii a nielen na reanimačnej jednotke, ale aj na všetkých nemocničných oddeleniach a hlavne, aby pacient s vážnym ochorením mal skutočný, reálny prístup ku liekom. Ku liekom, ktoré sú a budú cenovo prístupné, v jeho sociálnej situácii a príjmovej hladine a budú zároveň kvalitné a plne dostupné. Stále existuje nerovnosť v prístupe k potrebným liekom, čo je čiastočne zapríčinené aj rôznou úrovňou financovania zdravotníctva v rôznych členských krajinách, čo sa potom premieta do ceny liekov, do rôznej ceny, i neustáleho nárastu farmaceutických výdavkov a pretrváva vysoká cena liekov čiastočne aj preto, že nové technológie sú finančne náročné. Na druhej strane farmaceutické firmy, ktoré nové liečivo vyvinú, by nemali zneužívať svoju exkluzívnu pozíciu a vyháňať potom cenu liekov do neúnosných hladín.

A treba si zároveň uvedomiť, že je starnúca populácia v členských štátoch, inými slovami je viacej dôchodcov a stále sa vzďaľujúca cena novovyvíjaných liekov. V tejto súvislosti treba systémovo dovoliť, aby rovnaká molekula v oblasti generík mohla byť čo najskôr a za nepomerne nižšiu cenu pacientom k dispozícii.